Nízká cena lidské práce společně s takřka nevymáhatelným právem nabízí nadnárodním společnostem podstatně beztrestnost a ideální možnost přesunu všech představitelných rizik na samotné pracující. K tomu ještě přidejme nebezpečné pracovní prostředí, které často buď vzplane, či se zcela sesype na bezbranného zaměstnance.